forseti ég vil þakka fyrr að þetta mál sé sett hér á dagskrá það er mikilvægt að við ræðum það hér á þinginu enda lífeyrismálin á íslandi einn af mikilvægustu málaflokkunum sem við tökum hér til umræðu í því sambandi er nærtækt að benda á það að innan vébanda landssamtaka lífeyrissjóða eru nú þrjátíu og tveir sjóðir með nærri tvö hundruð þúsund greiðandi sjóðsfélaga eignir þessara sjóða eru í dag metnar á um tvö þúsund milljarða króna þær voru um sautján hundruð milljarðar króna í árslok tvö þúsund og sjö þannig að það dylst engum að vera að tala hér um afar mikilsverð réttindi launafólks í landinu sem varðar miklu um að haldið sé vel á það er líka út af fyrir sig fagnaðarefni að lífeyrissjóðirnir skyldu sjálfir hafa átt frumkvæði að þeirri skýrslu sem hér er til umræðu ég vil að það komi fram að ég lít svo að við séum í raun og veru að hefja umræðuna þetta sé upphaf umræðunnar

þess vegna sé alls ekki tímabært að fara að komast að einhverri niðurstöðu hvorki hér í dag eða á næstu dögum um það hvernig rétt sé að bregðast við í því samhengi er rétt að minna á að alþingi hefur jafnframt ályktað um að þessi mál verði tekin til sérstakrar skoðunar það verður hins vegar ekki horft fram hjá því að sú nefnd sem skilaði af sér þessari efnismiklu skýrslu og hana hef ég ekki lesið alla ekki staf fyrir staf ég hef þó lesið valda kafla og kynnt mér allar helstu niðurstöður nefndarinnar meginniðurstöðurnar það verður sem sagt ekki fram hjá því litið að nefndin sem vann verkið beinir ákveðnum álitaefnum til alþingis og hvetur þingið til að taka þau mál til sérstakrar skoðunar það ber okkur að sjálfsögðu að gera og þær ábendingar verðum við að taka alvarlega það hefur margt verið rætt hér í tilefni af útgáfu skýrslunnar og málið skoðað frá mörgum ólíkum sjónarhornum ég ætla hér að koma við nokkra helstu þætti málsins eins og það blasir við mér fyrst langar mig til að nefna það að ég tel að það sé hæpið að leggja alla áherslu á það hvernig lífeyrissjóðirnir ávöxtuðu sitt fé á árunum frá tvö þúsund og átta til tvö þúsund og tíu ástæðan fyrir þessu er sú að ég tel að frá upphafi þess tímabils eða í upphafi þess tímabils höfum við einmitt verið stödd í gríðarlega mikilli eignabólu það er augljóst ef við skoðum þróun verðbréfamarkaða yfir þetta tímabil að ef við miðum upphafspunktinn við árið tvö þúsund og átta vorum við stödd á gríðarlega miklum þenslutímum þetta er öllum augljóst þannig að höfum það í huga þegar þetta mikla högg sem hér er verið að tala um á lífeyrisréttindum lífeyrissjóðanna eða á eignum lífeyrissjóðanna engu að síður eru upphæðirnar svo sláandi háar

athygli á öðru sem skiptir máli í þessari umræðu sem er það að höggið kemur mjög misjafnlega við sjóðfélaganna eftir því hvar þeir eru staddir í lífeyrissjóðakerfinu þetta gríðarlega mikla högg lendir annars vegar á þeim sjóðum sem eru opinberir og svo hins vegar á ýmsum sjóðum sem eru almennir hvernig er þessu háttað og hvaða máli skiptir það hvort við erum hér að ræða um almenna eða opinbera sjóði jú það skiptir grundvallarmáli vegna þess að hjá almennu sjóðunum er það þannig að þegar lífeyrisréttindin það er þegar eignir lífeyrissjóðsins skerðast hjá almennu sjóðunum er það þannig þá lækka réttindin það eru sem sagt réttindin hjá almennu sjóðunum sem eru breytileg hjá opinbera sjóðnum er það þannig að ef það kemur högg í eignasafnið eignir opinberu sjóðanna skerðast hvað gerist þá jú þá hækkar iðgjaldið það er hið opinbera sem greiðir það það er hið opinbera sem greiðir það þannig að á þessu er grundvallarmunur sjóðfélagarnir í opinberu sjóðunum voru þess vegna með þessa tryggingu þessa vörn þetta öryggisnet sem þeir sem eru í almennu sjóðunum hafa ekki og munurinn birtist í því að þar bitnar höggið á réttindunum almannatryggingakerfið kemur síðan þarna inn eins og hér er bent á og virkar eins og öryggisnet undir almennu sjóðunum en við hljótum að stefna að því að þessari mismunun sem í þessu birtist verði eitt og líka að hinu að starfsævin dugi fólki til þess að byggja upp lífeyrisréttindi þannig að það þurfi ekki að treysta á almannatryggingakerfið að fullri starfsævi lokinni allir þeir sem hafa átt þess kost að taka þátt í vinnumarkaði og leggja til hliðar í lífeyrisréttindi yfir heila starfsævi ættu að vera komnir með lífeyrisréttindi sem duga fyrir eðlilegri framfærslu þannig að þeir þurfi ekki að treysta á almannatryggingakerfið

það að það var mikil eignabóla í upphafi viðmiðunartímabilsins hér mig langar þá að koma aðeins inn á það að ég tel að eins og háttvirtur þingmaður pétur blöndal vék að hér í andsvari rétt í þessu þá skiptir máli hvernig við dreifum áhættunni höfum það í huga hér að við erum með í þessu kerfi um tvö þúsund milljarða veltum því fyrir okkur hvort það sé ábyggilegt að við munum geta fundið ávöxtunarleiðir fyrir alla þessa fjármuni hér heima fyrir augljóslega væri það rangt að gera það að reyna það þess vegna höfum við haft opnar heimildir fyrir því að kaupa erlend verðbréf ég tel að í ljósi þess hve staða sjóðanna er orðin sterk og eignir þeirra orðnar miklar ættum við að huga að því að auka möguleika sjóðanna til þess að fjárfesta í erlendum verðbréfum auka möguleika á því það mundi dreifa áhættunni betur heldur en með því að draga úr þeim möguleikum en gjaldeyrishöftin sem eru við lýði í dag eru einmitt stórkostlega skaðleg í þessu tilliti það er í almennri umræðu núna talsvert talað um verðtrygginguna ekki síst í tengslum við skuldamál heimilanna og skaðsemi verðtryggingar fyrir heimilin í landinu í þeirri umræðu er algerlega nauðsynlegt að taka með í reikninginn að heimilin eiga líka verðtryggð réttindi þau réttindi eru einmitt í þessum lífeyrissjóðum sem við erum að ræða hér í dag þegar fólk mælir fyrir því í dag að við eigum að stefna á algjöru afnámi verðtryggingarinnar á íslandi er líka nauðsynlegt að í sömu umræðu sé fjallað um það hvað eigi þá að verða með hin verðtryggðu lífeyrisréttindi sem eru til staðar í dag er sem sagt á sama tíma verið að mælast til þess að verðtrygging lífeyrisréttinda falli niður um leið í grunninn eru þau verðtryggð í grunninn eru þau það hjá ríkinu gildir þessi regla það verður að vera alveg skýrt hjá þeim sem eru að mæla fyrir afnámi verðtryggingarinnar hvort lífeyrisréttindin eigi að falla undir þá viðmiðunarreglu hver er annars langstærsti eigandinn að verðtryggðum skuldum heimilanna eru það ekki lífeyrissjóðirnir hver er það sem kaupir meginþorrann af verðtryggðum skuldabréfum íbúðalánasjóðs eru það ekki lífeyrissjóðirnir þeir eru að kaupa verðtryggð skuldabréf íbúðalánasjóðs hvers vegna vegna þess að á því geta þeir best uppfyllt kröfuna sem á þeim hvílir um að verðtryggja eignir sínar til langs tíma og standa undir ávöxtunarkröfunni þetta er allt saman hlutur af sömu keðjunni það er ekki hægt að taka einstaka hlekki úr keðjunni og halda að hún muni áfram standa jafnsterk eftir ég kalla eftir því í umræðu um verðtrygginguna að menn tali um þennan þátt hennar af ábyrgð og í þessu heildarsamhengi hlutanna síðan aðeins aftur um þaðhögg sem lífeyrissjóðirnir hafa orðið fyrir þá er það auðvitað augljóst að það var óumflýjanlegt að þeir lentu í einhverju höggi það er augljóst þegar hlutabréfamarkaðurinn hrynur til grunna á íslandi en var höggið óeðlilega mikið ja það eru vísbendingar í skýrslunni um að menn hafi ekki farið nægjanlega varlega ekki varið nægjanlega varlega við hljótum að taka því mjög alvarlega hér á þinginu og spyrja okkur hvort það sé þörf fyrir það að setja strangari reglur eða auka enn frekar eftirlit til þess að fyrirbyggja að slíkt geti endurtekið sig í framtíðinni það er hér í þessari skýrslu hvatt til þess að lífeyrissjóðalögin og kerfið í raun og veru verði endurskoðað í heild sinni það er fjallað um það að fjárfestingarheimildir hafi verið óskýrar og ófullkomin ákvæði um áhættu það er kallað eftir því að tryggingafræðilega matið verði endurskoðað og það geti orðið til þess að tryggja meiri stöðugleika í lífeyrisréttindum það er fjallað um mikilvægi þess að lágmarka áhrif sveiflna á markaði og afkomu lífeyrisþega eða sjóðsfélaga það er líka sagt að það þurfi að endurskoða hlutverk og eftirlitsskyldu endurskoðenda lífeyrissjóðanna að fjármálaeftirlitið eigi að skipa ytri endurskoðendur það er talað um að eftirlit fjármálaeftirlitsins hafi verið of veikburða á sínum tíma það er kallað eftir því að úrskurðir séu birtir opinberlega og svo framvegis allt má lesa um þetta í skýrslunni sjálfri það er sem sagt fjöldi af ábendingum sem við hljótum að taka hér til umræðu við höfum séð viðbrögð frá lífeyrissjóðunum fram til þessa mörgum hverjum það er annars vegar bent á það að menn hafi nú þegar brugðist við sumir af þessum ábendingum og sett sér strangari reglur og svo framvegis ég hygg að sé hins vegar fjölmargt fleira í þessari skýrslu sem ástæða er fyrir lífeyrissjóðina til að bregðast við það er líka sjálfsagt að við tökum umræðu um það hvort það er áfram kallað eftir því að aðilar vinnumarkaðarins taki ábyrgð á uppbyggingu lífeyrisréttinda og að við lítum áfram á uppbyggingu lífeyrisréttinda á hinum almenna markaði sem hluta af kjaraviðræðum það er sjálfsagt að ræða það ég tel að almennt séð hafi það gefist okkur vel hafi gefist okkur vel með því að leggja til eins og sumir hafa nú verið að mæla fyrir að stjórnir og í raun og veru þá stjórnun lífeyrissjóðanna færist alfarið yfir til sjóðfélaganna værum við sem sagt að rjúfa þessa áratugalöngu hefð og leggja hana alfarið til hliðar þá er eðlilegt eins og fram hefur komið hjá sumum aðilum vinnumarkaðarins að þeir líti á sérhvert framlag inn í lífeyrissjóðina bara sem skatt í framtíðinni líti á það sem skatt við getum kannski fengið einhverja vísbendingu um það í þessari skýrslu hvort það er líklegt til þess að gefa betri niðurstöðu að fela sjóðfélögunum alfarið að sjá um sjóðina slíkir sjóðir eru til verkfræðingar voru til dæmis með sinn eigin sjóð meira eða minna á þeirri forsendu gekk þeim sjóð betur samkvæmt skýrslunni virðist honum hafa gengið verr ég vil ekki draga of almennar ályktanir af þessu eina dæmi en að minnsta kosti eru engar sérstakar vísbendingar um að lífeyrissjóðunum mundi farnast eitthvað mikið betur samkvæmt því fyrirkomulagi þannig að spurningin sem við stöndum kannski fyrst og fremst frammi fyrir í þessu efni er þessi viljum við áfram að uppbygging lífeyrisréttinda sé hluti af kjaraviðræðum það hvernig þessu verður fyrir komið ég tel að það hafi gefist vel ég tel að það sé engin sérstök ástæða til að gera eina allsherjar uppstokkun á því í tilefni af útkomu þessarar skýrslu eða því hvernig til hefur tekist í lífeyrissjóðakerfinu undanfarin ár ég tel hins vegar og vil að það komi skýrt fram af því nú fer tími minn að renna út að það séu fjölmargar mjög alvarlegar ábendingar í þessari skýrslu sem við ræðum hér um við verðum að taka til

undir eru framtíðarlífeyrisréttindi sem við stefnum að því að jafna þannig að þeir sem eru í almennu sjóðunum verði ekki í þeirri stöðu þegar áfall dynur yfir að þurfa bæði að lenda í skerðingu á eigin réttindum og á sama tíma að þurfa að samþykkja á sig auknar álögur til þess að viðhalda óskertum réttindum þeirra sem eru í opinberu sjóðunum það er óþolandi ójafnræði